steingrímur j sigfússon birgitta jónsdóttir róbert marshall helgi hjörvar björk vilhelmsdóttir og höskuldur þórhallsson texti ályktunarinnar er stuttur þar segir einfaldlega með leyfi forseta alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra að beita sér á alþjóðavettvangi fyrir því að sjálfsákvörðunarréttur íbúa vestur sahara verði virtur á bak við þessi fáu orð býr mikil saga sem rétt er að rekja hér í nokkrum orðum vestur til sahara er strjálbýlt land á norðvesturströnd afríku íbúarnir eru um hálf milljón talsins en stærð landsins er meira en tvöfalt flatarmál íslands landið er ríkt af auðlindum jafnt jarðefnum svo sem fosfati sem fiskimiðum og líklegt er talið að olíu sé að finna úti fyrir ströndum þess til ársins nítján hundruð sjötíu og fimm laut landið stjórn spánverja og nefndist þá spænska til sahara íbúar landsins sahrawi þjóðin batt vonir við að öðlast sjálfstæði við brottför spánverja þess í stað réðust nágrannaríkin inn í landið marokkó úr norðri og máritanía úr suðri að lokum hernámu marokkómenn landið og hafa farið þar með völd til þessa dags

sahrawi þjóðin býr nú ýmist innan landamæra vestur sahara eða í flóttamannabúðum í alsír vopnuð barátta var á milli marokkóhers og pólisaríó sjálfstæðishreyfingar vestur sahara um margra ára skeið árið nítján hundruð níutíu og eitt var hins vegar samið um vopnahlé sem haldið hefur til þessa dags með hjálp friðargæsluliða sameinuðu þjóðanna sameinuðu þjóðirnar hafa aldrei viðurkennt innlimun marokkós á vestur sahara og skilgreina sameinuðu þjóðirnar og alþjóðadómstóllinn landið sem með leyfi forseta svæði sem ekki nýtur sjálfstjórnar þess hefur margsinnis verið krafist að marokkó stjórn viðurkenni sjálfsákvörðunarrétt íbúa vestur sahara þar með talið flóttamanna og að landsmönnum verði sjálfum leyft að ákvarða framtíð sína áætlanir um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð svæðisins hafa verið kynntar af fulltrúum sameinuðu þjóðanna og fengið samþykki þeirra og sahrawi fólksins en marokkóstjórn hefur

á andstæðingum hernámsins og svimandi fangelsisdómum fyrir litlar eða engar sakir þar sem almennir borgarar eru dæmdir af herdómstólum má þar nefna baráttumann sem nýverið var dæmdur í þrjátíu og fimm ára fangelsi fyrir glæp sem var þó samkvæmt ákærunni ekki framinn fyrr en tveimur dögum eftir að maðurinn var handtekinn hann var sem sagt kominn í fangelsi þegar glæpurinn sem hann átti að hafa framið var framinn tilraunir til að fá það samþykkt í öryggisráði sameinuðu þjóðanna að friðargæsluliðið í landinu fylgist líka með mannréttindabrotum hafa hins vegar alltaf strandað á neitunarvaldi frakka hernámið hefur áhrif á líf allra íbúa landsins hver einasta fjölskylda er klofin þar sem sumir búa innan landamæra vestur sahara en aðrir í flóttamannabúðum í alsír eins og fyrr segir ferðalög þarna á milli eru hins vegar útilokuð þó ekki sé nema vegna tvö þúsund og tvö hundruð kílómetra öryggisgirðingar sem klýfur landið í tvennt girðingin er víst sjálf ekkert sérstaklega há eða burðug hún er hins vegar umlukin stærsta jarðsprengjubelti í heimi svo að það hættir sér enginn þar í gegn rétt er að taka fram að ályktun þessi felur ekki í sér breytingu á afstöðu íslands til vestur til sahara

við viðurkennum ekki yfirráð marokkó á vestur sahara og viljum að íbúar landsins fái sjálfir að ráða framtíð sinni tilgangur þingsályktunartillögunnar er hins vegar sá að hvetja utanríkisráðherra til að hefja fyrir íslands hönd virka baráttu fyrir því að sjálfsákvörðunarréttur fólksins verði virtur málefni vestur sahara mundu þannig færast ofar á forgangslista utanríkisþjónustunnar ógæfa sahrawi þjóðarinnar felst nefnilega í því að hún er fámennt og afskekkt örlög vestur sahara skipta stórveldi heimsins litlu máli auk þess sem einstök ríki og ríkjabandalög sjá sér hag í að halda góðum tengslum við stjórnvöld í marokkó í mínum huga liggur þó nokkuð beint við að íslendingar láti sig málefni vestur sahara varða þetta eru tvær fámennar þjóðir í strjálbýlum löndum við atlantshaf ísland hefur lagt sig eftir því á vettvangi alþjóðamála að styðja við baráttuna fyrir sjálfsákvörðunarrétti smáþjóða má í því samhengi sérstaklega nefna stuðning við sjálfstæðisbaráttu austur tímor eystrasaltsríkin og palestínu með því að tala máli sahrawi fólksins á alþjóðavettvangi gætu íslensk stjórnvöld lagt mikilvægt lóð á vogarskálar friðar og lýðræðis í norðvestur afríku ég legg virðulegi forseti til að að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til síðari